Señor Presidente, quiero insistir muy resumidamente en lo que ha dicho mi compañero de escaño, Willy Meyer, en relación con la sorpresa que nos ha causado a todos los diputados, o a una gran parte de esta Cámara, la propuesta de esta mañana, que ha sido votada de manera sorpresiva y de una forma que parece indicar que es poco acorde y poco respetuosa del orden reglamentario.